Podľa neho hrozí, že pracovníci v týchto podnikoch budú vystavení vzájomnej konkurencii a budú nútení pristúpiť na nižšie mzdy, horšie pracovné podmienky alebo iné nepriaznivé úpravy. Obávam sa však, že žiaden zákon nedokáže zmeniť fakt, že ak pracovníci podniku v jednom členskom štáte budú mať dvadsať dní dovolenky a v druhom štyridsať, ovplyvní to výrobné náklady aj na cenu výrobkov. A podnik v snahe zvýšiť predaj svojich výrobkov skôr či neskôr presunie výrobu do štátu s nižšími nákladmi.